Madame la Présidente, pendant qu'ici nous fêtions tranquillement le nouvel an, de jeunes Iraniens, au péril de leur vie, manifestaient le 31 décembre pour la quatrième nuit consécutive à Machhad, à Qom, à Téhéran et dans d'autres grandes villes. Une vague de protestation inédite, sans doute, dans le pays depuis 2009, émanant cette fois principalement des classes populaires, des fils et des filles d'ouvriers, des chômeurs, mais aussi des pensionnés qui demandent du pain, un toit et des libertés, et donc, fondamentalement, qui exigent un changement de régime.

La réponse de l'Union européenne s'est fait attendre, quant à elle. Cinq jours. C'est long, d'autant plus long encore que Mme Mogherini a été prudente, timorée même. Alors ma question, Monsieur le Commissaire, est simple. Le 11 janvier, Mme Mogherini rencontrait à Bruxelles le ministre iranien des Affaires étrangères pour parler de l'accord nucléaire, un peu comme vous, cet après midi, Monsieur le Commissaire, qui avez ouvert notre débat sur cette question.

Mme Mogherini a t elle obtenu des garanties sur leur sort si oui, lesquelles? J'en profite pour conclure avec le sort, qui a déjà été évoqué, du professeur belge M. Djalali, qui est condamné à mort, qui est très malade, qui est toujours en prison.